Elsőként is engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy az OLAF reformjáról szóló előterjesztés európai parlamenti vitájára teljesen megváltozott körülmények között kerül sor azt követően, hogy az Európai Bizottság máltai biztosának a lemondásához vezető OLAF vizsgálati eljárás problémái nyilvánosságot kaptak. Szeretném világossá tenni, hogy megítélésem szerint nem Dalli gate, hanem OLAF gate ügyről van szó. Arról van szó, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának rendelkezésére álló információk alapján az OLAF hivatalban lévő főigazgatója az eljárás során olyan súlyos szabálytalanságokat követett el, amely súlyos szabálytalanságokat, hogy ha bármely uniós tagország hasonló hivatalának a vezetője követte volna el, akkor ennek a hivatalvezetőnek le kellett volna mondania, vagy az őt kinevező hatóság leváltotta volna. Ezek a tények teljesen új körülményeket hoztak létre, így tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, másodikként azt szeretném mondani, hogy nem tudok Semeta biztos úrral egyetérteni. A magyar nyelvben úgy szoktak fogalmazni, hogy egy szakadékot két lépésben nem lehet átugrani, mert ez a megoldás csak ahhoz vezethet, hogy az érintett a mélybe zuhan. Tisztelt elnök úr, Azt a tájékoztatást kaptam, hogy egy néppárti képviselőtársam, Macovei képviselőasszony távollétében három perces hozzászólásra van lehetőségem. Kérem, erősítse meg, hogy ez így van e vagy sem.

a csalási esetek visszaszorítása érdekében, ha és amennyiben, a holnapi szavazás nem ad lendületet az OLAF reformjának, akkor az Európai Csalás Ellen Hivatal az nem a megoldás, hanem a probléma részévé válik.